Herr Cramer, der Haushaltsausschuss hat wie immer versucht, sich auf die Kompetenzen zu beschränken, für die er eingesetzt worden ist. Das heißt also, wir haben nicht in alles gepfuscht.